La 1 ianuarie 2014 vor fi ridicate toate barierele privind libera circulație a lucrătorilor români și bulgari. 16 dintre statele membre au renunțat deja la barierele privind libera circulație a lucrătorilor români și bulgari, acestea realizând că eliminarea barierelor îi protejează, în egală măsură, atât pe lucrătorii autohtoni, cât și pe lucrătorii migranți. Condamn, în acest sens, declarațiile iresponsabile și antieuropene făcute de Nigel Farage cu privire la ridicarea de către Regatul Unit, începând cu 1 ianuarie 2014, a barierelor privind libera circulație a lucrătorilor români și bulgari. Statele membre nu trebuie să se teamă de asigurarea unui spațiu de liberă circulație pentru toți lucrătorii Uniunii. Libera circulație a lucrătorilor este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii și unul dintre cele mai apreciate avantaje create de Uniunea Europeană. Solicit Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene să recomande statelor membre ridicarea cât mai rapidă a barierelor privind libera circulație a lucrătorilor români și bulgari.